2014. C'est sans doute celui qui répond le mieux aux attentes et aux priorités de notre Parlement emploi, croissance, jeunesse, innovation, migration, climat, sécurité, défense. Avec deux avancées majeures en faveur de la recherche et en faveur d'Erasmus.